Gospodine predsjedavajući, u svakom sam slučaju zabrinuta zbog dezinformacija koje u posljednje vrijeme kolaju po Europskoj uniji, a koje dolaze od strane trećih zemalja.

Također i ja podržavam ovo stajalište koje kaže da je ruska propaganda jako bitna, odnosno jako negativna i da je definitivno utjecala na referendum u Velikoj Britaniji. I danas trpimo posljedice tog referenduma, ne samo mi nego, vjerujem, i britanski građani, štogod o tome mislili. U svakom je slučaju potrebna snažna borba protiv dezinformacija i onemogućavanje miješanja trećih strana u izborni proces, posebice imajući u vidu izbore za Europski parlament koji nam slijede.